Er beschreibt zum einen, dass man Anreizsysteme braucht, um den Verkehr umweltfreundlicher zu gestalten, und zum anderen sagt er auch, dass man neue Finanzierungsquellen braucht, um zum Beispiel auch nach dem Verursacherprinzip vorgehen zu können. Die Eurovignette Richtlinie, die wir heute besprechen, ist ein Weg, bei dem man beides wirklich schaffen kann.

Es ist tatsächlich ein kleiner weicher Kompromiss, den wir erreichen konnten.

Das ist aber eigentlich viel zu wenig. Alle nationalen Verkehrspolitiker sagen, wir brauchen erhebliche Mittel, um unsere Infrastrukturnetze aufrechterhalten zu können. Natürlich sollte man die Mittel, die man dort einnimmt, auch wieder in diesen Bereich investieren können. Das ist ein Punkt, mit dem wir alle nicht zufrieden sein können. Tatsache ist, dass wir in diesem Zusammenhang dennoch einen Schritt in eine künftig ausbaubare Richtung gehen.

Es hätte durchaus sein können, dass wir gar nichts auf dem Tisch gehabt hätten, weil einige Mitgliedstaaten am liebsten gar nichts wollen. Deswegen ist es ein Erfolg, dem wir heute zustimmen können.